Az európai romastratégia útnak indítását elsőként az Európai Parlament jelölte meg 2008 elején, és az azóta eltelt három év során uniós intézkedések és dokumentumok egész sora jelezte a 12 milliónyi európai romát sújtó kirekesztés és nyomor elleni küzdelem fontosságát. Fideszes képviselőként és az Európai Parlament egyetlen roma képviselőjeként büszkeséggel tölt el, hogy az új magyar kormány volt az első a tanácsi elnökségek sorában, amely teljes mértékben magáévá tette az európai szintű válasz iránti elkötelezettséget és küldetését. A romák társadalmi befogadása az egyik legsúlyosabb kihívás ma Európában.

A romák integrációja ugyanis nem csupán emberijogi kötelesség, de egyben gazdasági szükségszerűség is. Mint az Európai Parlament jelentéstevője ebben a témában, őszintén remélem, hogy a Parlament jelentésére és a Bizottság várható közleményére alapozva a magyar elnökségnek sikerül tető alá hozni egy valóban közösségi stratégiát, amely gazdasági és nem etnikai téren határozza meg e célcsoportját, amely erősíti az esélyegyenlőség iránti irányelvek végrehajtását, és amely tekintetbe veszi a kirekesztés területi jellegét, enyhíti a mikrorégiókban élőknek a hátrányát.

Ez a folyamat sokkal többről szól, mint az európai romastratégiáról kölcsönös bizalomról, arról, hogy Európa képes e felépíteni az értékek közösségét, és megküzdeni a velünk szemben álló kihívásokkal.